Señor presidente, comisario King, Presidencia finlandesa, si hace diez años, cuando entró en vigor el Tratado de Lisboa con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, nos hubieran dicho que habría sido un objeto de debate prioritario para este Parlamento Europeo la amenaza de los troles, los bots, los actores no estatales o estatales y grupos no estatales vinculados a Estados, como es el caso de Rusia, contra los procesos democráticos a través de la interferencia y la intoxicación, no nos lo hubiéramos creído.

No es neutra, porque favorece la dispersión de discursos extremistas y populistas. No es inocua, porque se ensaña a menudo con minorías y grupos vulnerables. Y no puede ser subestimada, porque no afecta solo a los Estados miembros que la padecen, sino al conjunto de la Unión. Y es la Unión la que tiene que proveer la respuesta, con reglamentos y recursos adecuados. Por eso exigimos inversiones para eliminar cuentas falsas y para articular una respuesta de significado europeo que fortalezca la democracia y el Estado de Derecho. Y el instrumento es una comisión especial que investigue a fondo y extraiga las consecuencias y las lecciones, y las traiga a esta Cámara como recomendaciones.